Señor Presidente, permítame que mi intervención en este debate conjunto sobre política pesquera sea una intervención reivindicativa. Hoy estamos analizando buenos informes que definen muy bien los esfuerzos de este Parlamento por conseguir una pesca sostenible preservando los recursos pesqueros o que intentan disponer una organización de los mercados en los que el consumidor esté no solo protegido sino también bien informado. Igualmente, ponemos de manifiesto la necesidad de tomar medidas frente a los que autorizan una pesca no sostenible, y todo ello lo hacemos dialogando, debatiendo y llegando a acuerdos. Pero, desgraciadamente, estos esfuerzos chocan con actuaciones de quienes, a veces, confunden la confidencialidad con la falta de transparencia, con negociaciones de protocolos a espaldas de este Parlamento, y lo que es peor, a espaldas de quienes deberían ser beneficiarios del propio acuerdo.

Por favor, ¡hágalo! También chocan con esos a quienes no importa tanto el bloqueo de instrumentos fundamentales para el desarrollo del sector como el no perder atribuciones que ni el propio Tratado les otorga. Señor Ministro, también estamos a tiempo. Desbloqueen ya los planes de gestión. Para el sector de la pesca es importante y, por tanto, para los ciudadanos europeos y para nosotros. Por ello, en unos momentos de incertidumbre donde hay muchos barcos, donde hay pocas posibilidades de pesca, con una competencia feroz por parte de productos importados y una reducción significativa de las ayudas, tenemos la obligación de apostar por esta reforma. Lo debemos hacer pensando en los pescadores gallegos, andaluces, canarios o de cualquier región de Europa.